Señor Presidente, quiero saludar a los trabajadores de Tenneco, de Gijón, que vienen a nuestra Casa para que les ayudemos a defender sus puestos de trabajo en una empresa de automoción cuyas plantas de Gijón y de Bélgica van a ser deslocalizadas a Rusia, a pesar de tener buenos retornos económicos y de haber recibido ayudas públicas. ¿Para cuándo una normativa europea que blinde la industria básica de Europa frente a las deslocalizaciones? El de Tenneco es un episodio más en el desmantelamiento de la industria europea, que no está siendo apoyada ni por unos presupuestos europeos, insuficientes, ni por unos presupuestos nacionales que, en el caso de mi región, Asturias, son discriminatorios y agresivos. Asturias es la región más castigada por el presupuesto planteado por el Gobierno de España, que reduce la inversión estatal un 31 lo que provocará una reducción del PIB regional del 0,5 Quiero llamar la atención de la Comisión y de este Parlamento ante las terribles consecuencias que está provocando esta política descarnada, de austeridad, que ya ha llevado a que, según datos de Eurostat, el 24 de la población europea esté en riesgo de pobreza, el 27 en España. La Comisión Europea debe tomar nota, y termino, Presidente, diciendo que, si a la insensibilidad de los Gobiernos conservadores sumamos la austeridad europea, el resultado es la asfixia de nuestras regiones.